Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction joue un rôle central dans la préservation de la biodiversité. La CITES démontre en effet que l'on peut combiner des exigences environnementales sans pour autant compromettre les nécessités économiques. Face à l'effondrement de la biodiversité sur tous les continents, il est urgent de s'assurer que la seizième conférence des parties, qui aura lieu à Bangkok, en mars prochain, soit à la hauteur des enjeux. Il est essentiel que le processus de décision gagne en transparence. Nous ne pouvons plus nous permettre que la CITES soit l'otage d'intérêts particuliers quand la survie d'espèces emblématiques est en jeu. Tout changement de classification d'une espèce entre les appendices doit être fondé sur plusieurs études scientifiques indépendantes. Ces changements ne peuvent, en aucun cas, résulter d'approximations ou être le fruit de pressions économiques ou populaires. En période de crise économique, la tentation peut s'avérer forte d'assouplir les règles, Monsieur le Commissaire.

L'Union européenne doit conserver son rôle de premier plan en matière de préservation de la biodiversité et, surtout, entraîner ses partenaires dans cette voie.